Poslanec Ivan Hršak, izvolite. Hvala podpredsednik. A veste, vedno, ko se pogovarjamo o upokojencih, vzplamtijo čustva, vzplamti skrb za upokojence . Ko bomo končali to razpravo, bo gotovo vse po starem, tako kot je bilo prej. meni je žal, pravzaprav ne žal , jaz moram reči, da je v poslanskem stališču gospod Talin zelo dobro navedel tri tri vzroke, ki bi jih bilo dobro prediskutirati o tem, kako bi polnili pokojninsko blagajno. Eden izmed njih je bil tudi ta, da bi se morala prispevna stopnja , ki je sedaj trenutno v veljavi, spremeniti, in s tem se globoko strinjam, pozabljamo pa še na eno občutljivo skupino ljudi, to so delavci . Če bi delavci prejemali evropske plače, potem bi bili prispevki iz teh plač višji. S tem bi bil prispevek v pokojninsko blagajno višji. Tako da, poleg upokojencev, so tudi delavci tisti, ki so, veliko od njih, na robu svojega preživetja in ki iščejo opcije, kako iz te njihove krize. Jaz moram reči, da, vsi vemo, da država ni dober gospodar. To čivkajo že ptiči na vejah . In, prav zanimivo je, bi bilo videti, kako bi ta demografski sklad funkcioniral, če bi prišlo do gospodarske krize. Ko podjetja ne bi več imela dividend, ko ne bi imela donosa. Kaj potem država zopet dokapitalizirala ta podjetja. Se prav, sredstev iz tega naslova ne bi bilo. Ker bi gospodarska kriza, ki se nam tudi obljublja in baje nekoč pride, bi ošvohnila tudi podjetja , ki bi bila v demografskem skladu. Zato se mi zdi dobra rešitev na Norveškem, kjer seveda imajo nafto , mi nafte nimamo, imamo pa vodo . In jaz sem prepričan, da v prihodnosti bo voda začela dosegati cene, ne tako kot nafta, ali pa celo take kot nafta, in iz teh naravnih virov bi mogli črpati sredstva zato , da bi se polnil sklad, kjer se mi zdi, da je to bolj, sistemsko in da bi bilo bolj stabilno. Je pa res, da večina upokojencev danes, živi, živi nekako večina nekaj, ne nekaj, ampak kar precejšen delež njih, tudi na robu eksistence in da bo treba rešiti ta problem. Zato tudi Trček je dobro rekel, da si je težko predstavlja rešitev od ljudi, ki sedimo tukaj, da je treba ljudi zamenjati, da bojo prišli novi, ker bojo imeli nove ideje in bojo probleme rešili. Jaz pa mislim, da se ta problem da rešiti tudi z nami. Je pa res treba, in tukaj pozivam vlado, da jo začne resno razmišljati o statusu upokojencev v državi, ker v nasprotnem primeru bomo imeli, številčno, iz dneva v dan več revežev. In to je tisto, kar mislim, da ni prav . Še enkrat bi na koncu rekel to, da je treba gledati stvar, celovito, ne samo upokojence, je tudi delavce, tudi ostale, tudi mlade in da je treba poiskati možnosti sistemske, ki bojo trajen vir ne glede na ekonomska gibanja, ki bojo v svetu, ampak bojo trajni vir dohodka, zato da se bo polnil demografski sklad , zato da se bojo dalje poštene plače delavcem in da bojo vsi ljudje v tej državi dobro živeli. Hvala lepa. Besedo ima ...